Propunerea privind instituirea spațiului feroviar unic european a dorit să aducă îmbunătățirea acestei situații. Nu a reușit pe deplin, dar a făcut pași înainte. Din păcate, mai sunt state membre, mai sunt companii feroviare care nu doresc liberalizarea reală a activității feroviare. Pachetul îmbunătățește accesul nediscriminatoriu la infrastructurile de servicii, ca de exemplu, stațiile de întreținere și reparații sau cele de alimentare, și crește transparența cadrului instituțional al pieței feroviare. Se creează organisme de reglementare naționale care să împiedice practicile discriminatorii. Aceste organisme trebuie să fie complet independente de industria feroviară și de guvernele naționale pentru a și putea îndeplini funcțiile.